virðulegi forseti með þessari þingsályktunartillögu sem ég mæli hér fyrir þá er verið að leita heimilda alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og sjö um breytingu á sjöunda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og fimm þrjátíu og sex e b eins og jafnan er með fyrri ákvarðanir þá er gerð grein fyrir efni hennar í tillögunni og ákvörðunin sjálf er prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir sú tilskipun sem hér er vísað til númer tvö þúsund og fimm þrjátíu og sex e b fjallar um viðurkenningu á menntun til starfa sem eru lögvernduð og krefjast þannig að aflað sé faglegrar menntunar og hæfis áður heldur en það er heimilt að hefja störf á viðkomandi sviði það er rétt að taka það fram að með tilskipuninni þá verða engar grundvallarbreytingar á tilhögun viðurkenningar á faglegri menntun og hæfi á e e s svæðinu réttur manna til viðurkenningar er hinn sami og áður þekking og starfsreynsla í einu ríki verður áfram tekin með í reikninginn þegar uppfylla þarf ákveðin skilyrði í öðru ríki og viðkomandi aðilum jafnframt gefinn kostur á að bæta við þáttum sem er hugsanlega talið vanta upp á af viðkomandi stjórnvöldum það er von manna að með þessari nýju tilskipun þá verði hins vegar framkvæmdin einfaldari hún verði skilvirkari meðal annars með nýjum ákvæðum um veitingu þjónustu og sömuleiðis hvernig hátta skal samskiptum eða samskiptakerfi stjórnvalda sem annast slíkar viðurkenningar með tilskipun tvö þúsund og fimm þrjátíu og sex e b þá eru hvorki fleiri eða færri en fimmtán fyrri tilskipanir um viðurkenningu faglegrar menntunar og hæfis sameinaðar í eina bæði tilskipanir almenna kerfisins og hinnar svokölluðu geiratilskipanir sem varða til dæmis lækna hjúkrunarfræðinga og fleiri stéttir þannig í meginatriðum frú forseti er ekki verið að breyta tilhögun viðurkenningar prófskírteina sem neinu nemur frá því sem verið hefur samkvæmt því fyrirkomulagi sem áður gilti öll meginskilyrði viðurkenningar og málsmeðferð er hin sama og áður og áfram liggur líka til grundvallar kerfinu sérstök skilgreining á menntunarstigum eða þrepum það er gert ráð fyrir því frú forseti að ráðuneyti menntamála innleiði þessa tilskipun tvö þúsund og fimm þrjátíu og sex e b með því að setja ný lög um viðurkenningu og menntun á prófskírteinum meðal annars til þess að taka inn ákvæði um frjálsa veitingu þjónustu sameiginleg grunnskilyrði og sömuleiðis um persónuverndarmál sem tengjast samvinnu stjórnvalda og framkvæmdaraðila samkvæmt fimmtu bálk tilskipunarinnar frumvarp þar að lútandi er nú þegar komið á rekspöl í ráðuneytinu undir verklegri forsjá hæstvirtur menntamálaráðherra og þess er að vænta að það verði lagt fram ekki á þessu þingi heldur haustið tvö þúsund og níu ég leyfi mér svo frú forseti að leggja það allra náðarsamlegast til að þegar þessari umræðu lýkur þá verði